Pane předsedající, případ vězně Dawita Isaaka je jen špičkou ledovce brutálního porušování lidských práv v jednom z nejmladších států světa. Ani v době hospodářské krize nesmíme rezignovat na boj za lidská práva ve třetích zemích. Evropská rada udělala dobře, že po vzoru OSN loni také uvalila sankce na představitele eritrejského režimu. Velvyslankyně EU v Eritreji, paní Paola Amadei, by měla osobně žádat o propuštění Dawita Isaaka u představitelů eritrejského režimu, a to nejen proto, že je občanem Evropské unie. Jedině společným tlakem celé Evropy dosáhneme osvobození člověka, který nebyl obviněn, ani odsouzen. Samozřejmě nezapomínejme na tisíce dalších obětí eritrejského režimu. Sankce, které zatím byly provedeny, jsou nedostatečné.